Gwałt nie rodzi się z tradycji, gwałt jest wynikiem przestępstwa, jest wynikiem złego myślenia o kobietach, czy w ogóle o bliźnim.